Señora Presidenta, felicito al señor Corrao por su informe, porque llama la atención sobre problemas fundamentales de estos fondos, destacando los siguientes en el modelo de Fondo Fiduciario de la UE para África, una vez más, priman los intereses geoestratégicos de la Unión Europea sobre el interés por contribuir al desarrollo de los países de tránsito y origen de las personas migrantes el control democrático sobre estos fondos es muy deficitario y, lamentablemente, esta Cámara tiene muy poco poder en su diseño y su ejecución

Una vez más estamos ante un ejemplo de la incoherencia de las políticas de la Unión Europea. Con el pretexto de incidir en las causas raíz de la movilidad humana, este Fondo destina recursos de ayuda oficial al desarrollo a la externalización del control de las fronteras y al control de las personas, en lugar de al fomento del desarrollo en los países de origen. Levantar vallas a la pobreza y a la desesperación no es contribuir al desarrollo en ningún caso. Hago de nuevo un llamamiento sobre la necesidad de una política exterior migratoria y comercial coherente con nuestros objetivos, con los derechos humanos y con los ODS, que con tanta pompa firmó la Unión Europea en el seno de las Naciones Unidas.